að d tryggja rétt almennings til þess að fá og frumkvæðisskyldu stjórnvalda til þess að veita upplýsingar um umhverfismál þannig leggjum við líka til að orðin sé þess óskað séu felld út úr fimmtu grein laganna en þar er sem sagt í núgildandi lögum kveðið á um að stjórnvöld hafi þessa skyldu til að veita upplýsingar sé þeirra óskað og að við tíundu grein laganna bætist ný málsgrein sem er mikilvæg og svohljóðandi með leyfi forseta stjórnvöldum er ævinlega skylt að hafa frumkvæði að upplýsingagjöf sé ástæða til að ætla að veruleg frávik vegna mengandi efna í umhverfi geti haft í för með sér hættu eða skaðleg áhrif á umhverfi eða heilsu fólks eða dýra eins og ég var farin að rekja hér áðan ákvað umhverfisnefnd alþingis hér á síðasta þingi að

þeirrar skoðunar varð greinargerð sem ég tók saman fyrir háttvirta umhverfisnefnd um lagarammann sem ríkir um þetta og niðurstaðan varð sú að það þyrfti að kveða skýrar á um frumkvæðis og viðbragðsskyldu stjórnsýslustofnana í íslenskri löggjöf og um rétt almennings til þess að vernda lífsgæði sín og heilsu þeir lagabálkar sem komu sérstaklega til skoðunar voru lög númer fjörutíu og sex nítján hundruð áttatíu um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum lög um hollustuhætti og mengunarvarnir og lög um upplýsingarétt um umhverfismál við leggjum til í þessu lögin voru sett til innleiðingar á tilskipun evróputilskipun um almennan aðgang að upplýsingum um umhverfismál og í þeim er áhersla á rétt almennings til að fá upplýsingar og skyldu stjórnvalda til að veita upplýsingar og miðla þeim greiðlega og skipulega að mati flutningsmanna er hins vegar hvorki í lögunum né tilskipuninni beinlínis kveðið á um frumkvæðisskyldu stjórnvalda þar sem þau fela ekki í sér bein fyrirmæli til stjórnvalda um að veita óumbeðnar upplýsingar eða viðvaranir vegna mengunarhættu bent hefur verið á að tilskipun evrópusambandsins sé ekki afdráttarlaus en flutningsmenn telja að hana megi þó skilja á þann veg að stjórnvöld hafi þessa frumkvæðisskyldu í upplýsingagjöf þegar mengunarhætta til staðar en þó að sá andi svífi yfir vötnum og þessi frumkvæðisskylda teljum við óhjákvæmilegt að skerpa hana með beinum lagafyrirmælum ég vil í þessu samhengi líka vekja athygli á því að í tillögum stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá er gert ráð fyrir nýju ákvæði þrítugustu og fimmtu grein í stjórnarskrá um upplýsingaskyldu stjórnvalda varðandi ástand umhverfis og náttúru og áhrif framkvæmda þar á eins og segir í tillögum stjórnlagaráðs í því umrædda ákvæði eru stjórnvöld skylduð með beinum hætti til að upplýsa um aðsteðjandi náttúruvá svo sem um umhverfismengun við vorum harkaleg minnt á það á mikilvægi þessa í díoxínmálinu svokallaða sem hér hefur verið gert að umtalsefni á síðasta ári þegar kom í ljós að opinberar stofnanir sáu lengi vel ekki ástæðu til aðgerða né heldur þótti ástæða til að upplýsa íbúa í næsta nágrenni við stöðvarnar um þá hættu sem fyrir hendi var þar kom í ljós hversu brýnt það er að skerpa á þessari viðbragðsskyldu stjórnvalda og opinberra stofnana gagnvart almenningi þannig að tillaga stjórnlagaráðs um nýtt stjórnarskrárákvæði í þessa veru styður að mínu viti enn frekar við það að lagaumhverfið verði lagað að þessu sjónarmiði við leggjum því til breytingar á þremur greinum núgildandi laga númer tuttugu og þrjú tvö þúsund og sex það er markmiðsákvæði ákvæði um upplýsingarétt almennings um umhverfismál og ákvæði um almenna miðlun upplýsinga um umhverfismál við vonumst til þess að með breytingunum verði staða almennings gagnvart stjórnvöldum og skylda stjórnvalda tryggð sem og að tryggður verði réttur fólks til að búa við heilsusamleg skilyrði og varðveita lífsgæði sín herra forseti að því sögðu legg ég til að þessu máli verði vísað til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar